forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um málshöfðun gegn ráðherrum flutningsmenn hennar eru háttvirtur þingmaður oddný g harðardóttir og sá sem hér stendur lagt er til að alþingi álykti samkvæmt fjórtándu grein stjórnarskrár íslenska lýðveldisins númer þrjátíu og þrjú sautjánda júní nítján hundruð fjörutíu og fjögur samanber þrettándu grein laga um landsdóm númer þrjú nítján hundruð sextíu og þrjú að höfða beri sakamál fyrir landsdómi gegn eftirtöldum ráðherrum í öðru ráðuneyti geirs h haarde a fyrrverandi forsætisráðherra og oddvita sjálfstæðisflokksins b fyrrverandi utanríkisráðherra og oddvita samfylkingar og c fyrrverandi fjármálaráðherra það er skýrt af þeim gögnum sem liggja til grundvallar að refsiábyrgð fyrrverandi ráðherra verður að meta óháð niðurstöðum skýrslu rannsóknarnefndar alþingis rannsóknarnefndin lagði mat á hátterni ráðherra með hliðsjón af verknaðarlýsingum ráðherraábyrgðarlaga en byggði ekki á refsiskilyrðum þeirra þarf því nú bæði að taka mið af verknaðarlýsingum og refsiskilyrðum ráðherraábyrgðarlaga það var öllum ljóst að við upphaf ferils máls þessa við umfjöllun um hugsanlega refsiábyrgð einstakra ráðherra verður að byggja sjálfstætt á reglum refsiréttar við úrvinnslu úr niðurstöðum rannsóknarnefndar um vanrækslu ráðherra í skilningi laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta í þessu sambandi er rétt að vitna til þess sem stendur á blaðsíðu tvö hundruð áttatíu og sjö í sjöunda bindi rannsóknarnefndar með leyfi frú forseta

undirstrikað skal að mat rannsóknarnefndar alþingis á störfum ráðherra á grundvelli fyrstu málsgrein einni grein laga númer hundrað fjörutíu og tvö tvö þúsund og átta er ekki sambærilegt við samkvæmt ákvæðum laga um ráðherraábyrgð það kemur í hlut alþingis að taka nánari afstöðu til þess hvort tilefni sé til þess að hrinda af stað hinni sérstöku málsmeðferð sem íslensk stjórnskipun mælir fyrir um til að leysa úr álitaefnum varðandi lagalega ábyrgð ráðherra þannig tekur rannsóknarnefnd alþingis það skýrt fram að hennar viðmið væri ekki það sama og þingmannanefndar og þingmannanefnd alþingis verður þannig að leggja sjálfstætt mat á ábyrgð ráðherra gagnvart ráðherraábyrgðarlögum það

forseti í öðru ráðuneyti geirs h haarde fóru oddvitar stjórnarflokkanna tveggja sjálfstæðisflokks og samfylkingar inn á valdsvið annarra ráðherra stýrðu miðlun upplýsinga og höfðu verkstjórn og verkaskiptingu með höndum þannig var upplýsingaflæði og samskipti um efnahagsmál og málefni íslensku bankanna takmörkuð við hóp þriggja ráðherra

athugun rannsóknarnefndar bendir til að í innra starfi þeirrar ríkisstjórnar sem fór með völd í aðdraganda falls bankanna hafi upplýsingaflæði og samskipti um efnahagsmál þar á meðal um málefni íslensku bankanna á mikilvægum tímabilum takmarkast að verulegu leyti í framkvæmd við þröngan hóp ráðherra annars vegar voru þar geir h haarde forsætisráðherra og árni m mathiesen fjármálaráðherra og hins vegar ingibjörg sólrún gísladóttir utanríkisráðherra og oddviti samfylkingar af þessari skipan leiddi að ekki var samræmi á milli lögboðins valds og raunverulegs valds ráðherra þessu til stuðnings skal bent á að fyrrverandi viðskiptaráðherra tók ekki þátt í fundi með formanni bankastjórnar seðlabanka íslands sjöunda febrúar hann fékk ekki heldur upplýsingar um útstreymi af icesave reikningum í bretlandi í lok mars sama ár hann hafði ekki vitneskju um skýrslu alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá fjórtánda apríl undirritaði ekki yfirlýsingu sem fylgdi gjaldeyrisskiptasamningi norrænna seðlabanka fimmtánda maí og var ekki viðstaddur sex fundi um efnahagsmál og málefni bankanna sem nefndir eru í skýrslu rannsóknarnefndar alþingis og aðrir ráðherrar ríkisstjórnar sátu ásamt fulltrúum seðlabanka íslands loks má þess geta að viðskiptaráðherra vissi hvorki af samtali formanns bankastjórnar seðlabanka íslands við bankastjóra seðlabanka evrópu né seðlabanka bretlands þar sem fram kom að erlendir bankastjórar höfðu áhyggjur af alvarlegri stöðu íslenska bankakerfisins fyrrverandi viðskiptaráðherra voru heldur ekki kynntar aðgerðir ríkisvaldsins vegna lánabeiðni glitnis banka sunnudaginn tuttugasta og áttunda september tvö þúsund og átta þá hafði fyrrverandi viðskiptaráðherra frumkvæði þann tólfta ágúst tvö þúsund og átta er hann lagði fram minnisblað fyrir ríkisstjórn sem innihélt tillögur um að efla stöðugleika fjármálakerfisins tillaga þessi var ekki afgreidd í ríkisstjórn hið sama hafði verið uppi á teningnum þegar fyrrverandi viðskiptaráðherra kynnti oddvitum stjórnarflokkanna drög að frumvarpi til breytinga á lögum um tryggingarsjóð innstæðueigenda og fjárfesta snemma árs tvö þúsund og átta í ljósi alls þessa telja flutningsmenn tillögunnar að fyrrverandi viðskiptaráðherra

hann hafði ekki sömu vitund um hættuna sem var aðsteðjandi og aðrir ráðherrar virðulegi forseti hér á þessum vettvangi hefur orðið nokkur umræða um þann feril sem alþingi setti málefni fyrrum ráðherra í það er skipan rannsóknarnefndar skipan þingmannanefndar og svo hefur einnig heyrst nokkur gagnrýni á landsdómslög og lög um ráðherraábyrgð það var fyrir tæpu ári síðan sem þingmenn allir voru sammála um það ferli sem málefni ráðherranna voru sett í skipuð yrði nefnd þingmanna til að meðal annars taka afstöðu til ábyrgðar ráðherra og hvort kalla ætti landsdóm saman engin umræða var hér í þessum sal um hvort lög um ráðherraábyrgð eða lög um landsdóm væru óskýr það hefði verið þingmönnum í lófa lagið að gera breytingar áður en níumenningarnir voru sendir af stað í vegferð sína þess vegna er einkennilegt að heyra mikla gagnrýni á feril málsins á þessu stigi þegar nefndin hefur birt niðurstöður sínar þegar öllum þingmönnum mátti að vera ljóst að þingmannanefndin gæti komist að þeirri niðurstöðu að kalla ekki landsdóm saman frú forseti það er réttur hvers þingmanns að mynda sér sjálfstæða skoðun í þessu veigamikla máli hér á ekki að fara að flokkslínum íhuga þarf allar staðreyndir röksemdir og komast að niðurstöðu sem viðkomandi þingmaður getur sjálfur lifað með

henni eða mér ekki sammála um ábyrgð einstakra ráðherra en ég fyrir mitt leyti er ósammála nokkrum þeim fullyrðingum sem hafa verið á lofti til dæmis um að viðkomandi ráðherrar hafi ekki notið andmælaréttar við meðhöndlun málsins hjá þingmannanefnd ég vil í því sambandi vitna til bréfs sem þingmannanefndin sendi fyrrverandi utanríkisráðherra í maí tvö þúsund og tíu en þar segir meðal annars með leyfi frú forseta við mat á ráðherraábyrgð er þingmannanefndin ekki bundin af niðurstöðu rannsóknarnefndar þingmannanefndin vill gefa yður kost á að senda nefndinni athugasemdir upplýsingar eða svör við niðurstöðum skýrslunnar sérstaklega er þess óskað að fram komi athugasemdir yðar vegna hugsanlegrar vanrækslu með tilliti til stöðu yðar í ríkisstjórn geirs h haarde vitneskju og upplýsinga sem þér höfðuð undir höndum samanber einnig umfjöllun í kafla tuttugu og einn fimm það er mat þess sem hér stendur að viðkomandi ráðherra eða aðrir ráðherrar hafi átt að gera sér það fullkomlega ljóst að þingmannanefndin var ekki bundin af niðurstöðum rannsóknarnefndar og að hún væri að íhuga ábyrgð ráðherra enda fjallar kafli tuttugu og einn fimm um mistök eða vanrækslu ráðherra í þeim kafla kemur einnig skýrt fram að mat rannsóknarnefndar er ekki sambærilegt við mat samkvæmt ákvæðum laga um ráðherraábyrgð og þau lög sem þingmannanefndin þarf að taka afstöðu til það er því mín skoðun að með áðurnefndum andmælabréfum hafi fyrrverandi ráðherrum verið gert kleift að koma á framfæri sjónarmiðum sínum gagnvart þeim atriðum sem til skoðunar voru og þannig af öllum sjónarmiðum um mannréttindi viðkomandi verið mætt í þessu sambandi vil ég vitna til orða róberts spanós prófessors í morgunblaðinu fimmtánda september síðastliðinn en þar segir með leyfi frú forseta öllum sjónarmiðum sem fram komu um að danska kerfið bryti í bága við mannréttindi ráðherrans og réttláta málsmeðferð var hafnað af mannréttindadómstólnum segir hann þessi niðurstaða er skýr vísbending um að ekki sé ástæða til að ætla að okkar landsdómskerfi brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar eða mannréttindasáttmálans um réttláta málsmeðferð frú forseti þá hefur einnig heyrst sú gagnrýni hér að þingmannanefndin hefði átt að láta framkvæma sérstaka rannsókn áður en þingmannanefndin skilaði ályktun sinni til alþingis

skýrsla rannsóknarnefndar er ítarlegt plagg mörg þúsund síður sem varpar skýru ljósi á aðdraganda hruns íslensku bankanna og hrun hins íslenska efnahagskerfis skýrsla rannsóknarnefndar er efnismikil hún rekur til dæmis mjög ítarlega allt markvert sem gerist á vettvangi stjórnarráðsins allt árið tvö þúsund og sjö og árið tvö þúsund og átta fram að hruni bankanna þessir atburðir eru næstum því raktir frá degi til dags þannig er skýr mynd dregin af því hvaða einstaka ráðherrar vissu og vissu ekki hér er verið að lýsa upp vettvanginn með mjög skýrum hætti það er einkennilegur málflutningur að mati þess sem hér stendur að nú dugi ekki lengur að byggja á þessari atvikalýsingu það var mat þingmannanefndar að ítarleg skýrsla rannsóknarnefndar alþingis upp á sjö bindi og mörg þúsund blaðsíður sé rannsókn eins og rannsóknir gerast bestar þær gerast að minnsta kosti ekki mikið ítarlegri rannsóknirnar þannig taldi þingmannanefndin skýrslu rna gefa mjög skýrar upplýsingar um hvað gerðist í raun og veru og á þeim grunni væri hægt að fjalla um ábyrgð einstakra ráðherra ef alþingi telur að leggja beri aftur í aðra rannsókn vil ég spyrja með leyfi hvað á sú rannsókn að leiða í lesa sem ekki kom fram í sextán mánaða vinnu rannsóknarnefndar alþingis ég vil ítreka í þessu sambandi minn skilning að hverjum og einum þingmanni er að sjálfsögðu er sjálfsagt mat hvort grundvöllur sé til ákæru en ég er ekki sammála sjónarmiðum um að krefjast beri ítarlegri rannsóknar aukin heldur ber að taka fram að ef alþingi telur að frekari rannsókn sé nauðsynleg þarf að móta skýran lagaramma um þá rannsókn svo að viðkomandi einstaklingar fái skýra réttarstöðu því ef þingmannanefndin hefði látið framkvæma rannsóknina hefði staða viðkomandi ráðherra verið alveg sú sama og viðkomandi hafði fyrir rannsóknarnefndinni ég spyr þá hvaða upplýsingar hefðu átt að koma fram við slíka rannsókn á vegum þingmannanefndar sem ekki komu fram við upphaflega rannsókn eða við andmælabréf ráðherra eða hin síðari andmælabréf ráðherra ef tillaga til þingsályktunar um málshöfðun gegn ráðherrum er samþykkt á alþingi hefst sjálfstæð rannsókn og þá er réttarstaða viðkomandi fullkomlega skýr og ekki nein hætta á að brotin séu mannréttindi frú forseti í umræðum síðustu daga hafa menn lýst þeirri skoðun að málsmeðferðin samkvæmt landsdómslögum brjóti í bága við mannréttindaákvæði og standist ekki nútímakröfur um meðferð sakamála málsmeðferðarreglur laga um landsdóm eru að hluta til frábrugðnar gildandi reglum um meðferð sakamála í fyrsta lagi skal ákæra á hendur ráðherra bundin í þingsályktun og kæruatriðin þar nákvæmlega tilgreind enda sé sókn málsins bundin við þau eftir að og ef til þess kemur að þingsályktunartillagan verði samþykkt skal saksóknari málsins kosinn af alþingi afla allra fáanlegra sönnunargagna þeir fyrrverandi ráðherrar sem hér er gerð tillaga um að verði ákærðir hafa ekki fengið réttarstöðu grunaðra og ekki er gert ráð fyrir að öll sönnunargögn málsins séu fram komin heldur mun saksóknari afla þeirra með sinni rannsókn þessi tilhögun í sérlögunum lögum um landsdóm brýtur ekki gegn grundvallarmannréttindareglum meðal annars um sakleysi grunaðs manns uns sekt er sönnuð eða um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi dómur landsdóms skal reistur á sönnunargögnum sem færð hafa verið fram við meðferð málsins þar fyrir dómi og er þessi háttur í samræmi ið meginregluna í lögum um meðferð sakamála afmörkun sakarefnisins byggist eins og áður segir á því sem fram kemur í skýrslu rannsóknarnefndar athugasemdum viðkomandi ráðherra til þingmannanefndar og gögnum sem þingmannanefndin hefur aflað ég ítreka að við þessa málsmeðferð hafði enginn þingmaður athugasemdir í desember síðastliðnum þegar þingmannanefndin var sett af stað í verkefnið virðulegi forseti þingmannanefndin tók alvarlega þá skyldu sína að taka afstöðu til þeirra gagna sem fyrir lágu og ákvað með tilliti til laga um ráðherraábyrgð hvort meiri líkur væru en minni á sakfellingu fyrrverandi ráðherra fyrir landsdómi að þeirri niðurstöðu komst sá er hér stendur varðandi fyrrverandi forsætisráðherra fjármálaráðherra og utanríkisráðherra það var ætíð minn skilningur í starfi mínu í þingmannanefndinni að ég væri vissulega tilnefndur af þingflokki samfylkingar í þessa nefnd en að ég þyrfti að annan verkum mínum sem alþingismaður þannig væri það mikilvægt að nálgun mín á verkefnið væri ekki lituð af því í hvaða flokki ég væri eða í hvaða flokki viðkomandi einstaklingur væri verkefnið væri viðameira en svo að ég gæti gæti látið flokkapólitík ráða för þannig var reynt að leggja kalt mat á gögnin sem lágu til grundvallar og leggja kalt mat á lögin sem þurfti að taka mið af frú forseti það var með meðvituðum hætti að þingflokkar ákváðu að setja nýja þingmenn í það verkefni að skoða rannsóknarskýrslu alþingis til að draga af henni lærdóma koma með tillögur að breytingum og taka afstöðu til ábyrgðar fyrrverandi ráðherra það þótti skynsamlegt að til þessa starfs mundu veljast þingmenn sem ekki voru á vettvangi þegar hrunið átti sér stað þeir væru best til þess fallnir að skoða hvort ráðherrar hefðu brotið ráðherraábyrgðarlög hrun íslenska efnahagskerfisins haustið tvö þúsund og átta olli gríðarlegum búsifjum mörg hundruð milljarðar töpuðust úr okkar efnahagskerfi þúsundir hafa misst atvinnuna í kjölfarið eignastaða heimila og fyrirtækja var neikvæð og einstaka atvinnugreinar eru rústir einar áfallið var gríðarlegt og það tekur okkur mörg ár að vinna tapið til baka það er mat þess sem hér stendur að einstaka ráðherrar hafi haft undir höndum upplýsingar þess efnis að þeir hefðu átt að grípa til ákveðinna aðgerða til að minnka fyrirsjáanlegt tjón þeim var það eða átti að vera það fullkomlega ljóst snemma árs tvö þúsund og átta að í október sama ár mundu bankarnir lenda í alvarlegum vandræðum þrátt fyrir allt getum við ekki horft fram hjá þeirri staðreynd að samkvæmt lögum sem gilda í þessu landi ber okkur að fullkanna hvort viðkomandi ráðherrar hafi gerst brotlegir við lög við það mat verðum við að leggja til grundvallar þau ítarlegu gögn sem okkur er uppálagt að skoða